Oczywistością jest, że źródłem prawa są traktaty i my wspieramy te inicjatywy dotyczące praworządności podejmowane na forum unijnym, które są zgodne z literą i duchem traktatów oraz uwzględniają, że zgodnie z zasadą przyznania Unia działa wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez państwa członkowskie w traktatach do osiągnięcia określonych w nich celów, a wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii w traktatach należą do państw członkowskich. Niestety planowany mechanizm łączący budżet unijny z zasadą praworządności nie jest precyzyjny i nie gwarantuje bezpieczeństwa prawnego państwom członkowskim. Warunkowość wydatkowania środków musi opierać się na obiektywnych, konkretnych, mierzalnych i adekwatnych kryteriach. Nie może sięgać do bliżej nieokreślonych katalogów źródeł zagrożeń ani też fobii prezentowanych przez lewą stronę sceny w Parlamencie.